Je vous remercie de toutes vos interventions.

Dans cette lettre, M me Pillay rappelle ce qu'elle avait déjà affirmé à Bruxelles, le 8 octobre dernier, dans une conférence coorganisée par le Parlement européen concernant la protection des défenseurs des droits de l'homme. M me Pillay considère qu'il est important de restaurer une certaine unité en matière de protection et de promotion des droits de l'homme dans le monde, notamment dans la lutte contre le racisme. Elle invite tous les États membres des Nations unies à se joindre à la mise en œuvre du programme des Nations unies de lutte contre le racisme, notamment tel qu'il figure dans le document final de la Conférence de Durban. Je pense que l'Union européenne doit réfléchir à la réponse à donner à cette invitation. En tout état de cause, l'Union européenne a adopté une politique active de lutte contre le racisme. Il faut qu'elle reste vigilante et engagée, pour que les efforts internationaux en la matière demeurent manifestement efficaces. Je partage le sentiment qui a été exprimé ici, à titre personnel une Europe qui aurait eu une stratégie et qui n'aurait pas agi en ordre dispersé aurait sans doute vraiment tiré profit de cette occasion pour exprimer d'une seule voix sa protestation contre des propos inadmissibles.

Je ne peux que rejoindre, à cet égard, les interventions d'un certain nombre de députés, que je remercie. Encore une fois, cela doit nous inciter à réfléchir pour préparer, à l'avenir, des stratégies plus efficaces.